Prvoradou úlohou Európskej únie je ochrana verejného záujmu občanov Únie, ktorých zastupuje v oblastiach zverených členskými štátmi. Príklady štátmi chráneného verejného záujmu však neraz narazia na záujmy agresívnych zahraničných investorov, ktorí sú často v medzinárodných arbitrážach obratnejší ako krajiny chrániace záujmy svojich občanov. V správe uvedené príklady Argentíny, Spojených štátov amerických či Kanady sú toho konkrétnym dôkazom. Preto bude naozaj veľmi potrebné presne definovať zásady ochrany, aby sme predišli ich nekorektnej interpretácii rozličnými investormi. Dôležitou a doposiaľ nevysvetlenou otázkou však naďalej ostáva medzinárodná zodpovednosť Európskej únie, najmä z hľadiska finančného, keď nie je jasné, kto by znášal finančné plnenie z prípadného Európskou úniou prehratého súdneho sporu.